Herr Präsident! 50 Milliarden weniger, nein, 80 Milliarden weniger, 100 Milliarden, 200 Milliarden. Wer bietet mehr, oder wer bietet weniger? Das ist die Devise europäischer Regierungen heutzutage. Das ist ein schändlicher Wettbewerb nach unten, über Aufgaben wird gar nicht geredet. Es wird so getan, als ob das europäische Budget ein Nullsummenspiel wäre, was ich euch gebe, das verliere ich, und war ihr gewinnt, das verliere ich.

Der Präsident der Kommission hat das auch getan. Herr Präsident Barroso, bleiben Sie so kämpferisch! Wenn Sie so kämpfen, dann haben wir Sie völlig auf unserer Seite, und dann werden wir auch gemeinsam Erfolg haben. Ich habe einige Fragen an den Rat Sollen die vielen jugendlichen Arbeitslosen in Europa ohne europäische Unterstützung auskommen? Ist das unser Signal an sie? Sollen wir erfolgreiche Programme wie ERASMUS zurückfahren? Ist das die Vorbereitung auf die notwendige Mobilität?

Ist das unser Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit? Soll zu den nationalen Budgetrestriktionen und die Schulden haben nicht wir gemacht, sondern die einzelnen Mitgliedstaaten und zur Kreditklemme noch eine europäische Budgetklemme hinzukommen? Ist das unser Beitrag zum Wachstum?

Haben wir uns nicht hohe Ziele gesteckt bei der Entwicklungszusammenarbeit?

Warum holt man sich nicht das Geld dort, wo man es holen kann, z.

durch eine effizientere Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der Steuerflucht?

Wir im Europäischen Parlament, meine Fraktion und viele Kolleginnen und Kollegen, sind bereit zum Sparen. Aber wir haben auch den Mut, uns zu den Aufgaben zu bekennen. Wir fordern nicht nur, sondern wir wollen das auch leisten. Das ist auch nicht immer populär im Hause, aber wir haben den Mut. Und liebe Mitglieder des Rates, wir haben auch den Mut, Nein zu sagen, wenn es um einen faulen Kompromiss geht. Wir sind bereit, Kompromissen zuzustimmen, aber nicht faulen Kompromissen.

Ich glaube, wir alle wären bereit, aus unseren Budgets mehr Geld zu zahlen, um den Menschen in Palästina, insbesondere im Gazastreifen zu helfen, eine neue Zukunft zu haben, überhaupt eine Zukunft zu haben.